Poštovani predsjedniče, bescarinske prepreke postoje otkada postoji i slobodna trgovina u Europskoj uniji i zato je vrlo zabrinjavajuća konstatacija iz usmenog pitanja da se pojava bescarinskih prepreka zapravo i pojačava. Bescarinske prepreke nisu samo protuzakonite nego one slabljenjem zdrave konkurencije slabe europsko gospodarstvo i u ovom slučaju vrlo osjetljivu granu toga gospodarstva, a to je europska poljoprivreda. Zato pozdravljam inicijativu kolega zastupnika jer su potaknuli jedno vrlo važno pitanje, a posebno pozdravljam najavu povjerenice Bulc odnosno Europske komisije da će istražiti postupke kršenja europskih zakona i da će potaknuti države članice na međusobno priznavanje proizvoda što bi u konačnici trebalo dovesti do toga da se smanje bescarinske prepreke.